Ce rapport propose une nouvelle stratégie à l'horizon de 2020 pour lutter contre la perte de la biodiversité, dont et cela a été souligné la course ne cesse de s'accélérer dangereusement. Il tente de nous rappeler combien nos systèmes et notre avenir sont intimement liés à la préservation de notre capital naturel et génétique, pour notre alimentation, notre santé et la lutte contre le dérèglement climatique, et il met en exergue combien notre futur développement économique est lié à notre capacité de préservation de la biodiversité. Rappelons que nous perdons chaque année 3 du PIB mondial en raison de la perte de la biodiversité, que les coûts de l'inaction sont bien supérieurs aux coûts d'investissement nécessaires et ne sont pas seulement financiers, qu'il y a urgence à prendre des mesures avant que la facture ne devienne trop salée et que le crédit engagé ne soit plus remboursable. Notre rapport appelle à deux mesures immédiates le développement de financements innovants et la suppression de l'ensemble des financements publics néfastes à l'environnement. Mais ce rapport insiste aussi sur la nécessité d'inscrire nos stratégies de développement dans une vision à moyen et long terme et sur la nécessité d'intégration des enjeux de préservation de la biodiversité au cœur de nos politiques sectorielles et, principalement, au cœur de la politique agricole commune, de la politique commune de la pêche et de la politique forestière. Si cette dimension d'intégration et des engagements ambitieux devait disparaître du texte lors du vote aujourd'hui, nous nous priverions d'un des principaux leviers d'action et mon groupe ne pourrait pas voter ce rapport. Par ailleurs, j'appelle mes collègues conservateurs à ne pas rejeter le déblocage de la directive cadre sur la protection des sols.

Cette dégradation a un coût estimé par la Commission à près de 40 milliards d'euros par an. Seule une action ambitieuse au niveau européen peut nous permettre de sortir de la spirale infernale de l'artificialisation et de la stérilisation de nos terres. Enfin, c'est parce que nous devons tirer les leçons des erreurs passées et nous tourner vers l'avenir, et au delà de l'Europe, que nous avons également introduit une référence au prochain sommet de la terre, à Rio, en juin prochain.